Herr Präsident, Herr Kommissar! Das Europäische Parlament hat schon vor zwei Jahren den Schluss gezogen, dass der europäische Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen auch eine europäische Aufsicht braucht, und es hat vorgeschlagen, diese Aufsicht bei, aber nicht in der EZB zu etablieren, um die Unabhängigkeit der Bank nicht zu gefährden. Die Kommission schlägt jetzt vor, eine derartige Aufsicht in der EZB zu etablieren und sie zunächst einmal für die Finanzinstitute der Eurozone auszurichten.

Deswegen ist es meiner Meinung nach entscheidend, dass es möglichst schnell gelingt, nicht nur die Finanzinstitute der Eurozone, sondern der gesamten Europäischen Union unter diese Aufsicht zu stellen. Als erstes sollten zumindest alle Länder, die sich verpflichtet haben, den Euro einzuführen, das heißt, alle mit Ausnahme von Dänemark und dem Vereinigten Königreich, unter diese Aufsicht gestellt werden. Es ist wichtig, dass diese neue Aufsicht kein bürokratisches Monster wird.

Die demokratische Legitimierung ist mehr als einmal angesprochen worden. Entscheidend ist, dass die Rechenschaftspflicht dieser Aufsicht tatsächlich gewährleistet ist, ohne dass die Unabhängigkeit der Bank gefährdet ist.

Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von nationalen Rettungs Abwicklungs und Einlagensicherungsfonds. Die Bürger betrachten das als ihr Geld und wollen, dass es in ihren Ländern genutzt wird.